Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren!

Wer hier davon redet, alles zu verbieten, was dazu möglich ist, der soll sich dann einmal Gedanken machen, wie wir die Ernährung absichern sollen!

Da haben wir auch eine Chance, Stoffe zu finden, die weniger gefährlich sind und eine höhere Wirkung erzielen können.